Herr Kollege Lamberts, sind Sie nicht mit mir der Meinung, dass Überwälzungseffekte stattfinden werden und am Ende Verbraucher, Haushalte, Kleinanleger und Unternehmen, die auf Absicherungsgeschäfte angewiesen sind, die Finanzmarkttransaktionssteuer bezahlen könnten, wenn sie nicht entsprechend ausgelegt wird? Oder glauben Sie, das Geld dafür fällt vom Himmel und wird von den Banken selbst aufgebracht, die ohnehin Eigenkapitalmangel haben?